Wir haben erstens die Risiken in den Banken, die bereits da sind, die man auch über Bankbilanztricks wegretuschieren kann, das wissen wir alle. Zweitens produziert Herr Draghi wieder indem die Banken gezwungen werden, Risiken einzugehen, die sie normalerweise nicht eingehen würden.

Oder wie der Volksmund sagt Wenn andere die Zeche bezahlen, trinkt man gerne einen über den Durst.